frú forseti ég vil aðeins bæta við hér einu atriði úr áliti okkar minni hluta í heilbrigðisnefnd sem varðar nákvæmlega það atriði sem háttvirtur þingmaður guðjón a kristjánsson var hér að ræða það eru ákvæði tíundu greinar frumvarpsins um lyfjaverðið við vitum það að íslenskur lyfjamarkaður er fákeppnismarkaður og fákeppnin bitnar harkalega á þeim sem síst skildi það er sjúklingum sem hafa lítið val um það hvaða lyf þeir kaupa eða hvort þeir yfir höfuð verða að kaupa lyf við teljum miður að stjórnvöld skuli ekki telja aðra leið færari nú til að lækka lyfjaverð á þessu stigi heldur en að banna alla afslætti sem sjúklingar fá nú yfir borðið í apótekum einkum er þetta bagalegt fyrir örorku og ellilífeyrisþega og þá hópa sjúklinga sem eru háðir tilteknum lyfjum ævilangt og hafa jafnvel fyrir atbeina hagsmunasamtaka sinna náð fram afsláttum í lyfjabúðum á tilteknum lyfjum við teljum víst að mörgum muni bregða i brún þegar lyfjaverð sem þeir kaupa yfir borðið mun hækka fyrsta október næstkomandi við gildistöku laganna og í lok nefndarálits okkar kemur fram að við hefðum talið eðlilegt að þessari hugmynd um að breyta lyfjalögunum í tíundu grein svona yrði vísað til frekari skoðunar í nefnd þeirra sem kennd er við pétur h blöndal